Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, quisiera, en primer lugar, expresar mi reconocimiento al trabajo realizado por la ponente general del presupuesto. Y aunque desde la Comisión de Asuntos Exteriores hemos practicado un ejercicio de moderación y somos conscientes de que los créditos de la rúbrica 4 crecen sustancialmente por encima de la media, entendemos que son insuficientes para garantizar una política exterior coherente, visible y eficaz que esté a la altura de las ambiciones que introduce el Tratado de Lisboa. Y nos sorprende que el Consejo muestre sorpresa por algunos recortes tácticos que está proponiendo el Parlamento, habida cuenta de la importancia de los recortes, tanto en términos de créditos de compromiso como en términos de créditos de pago, que el propio Consejo ha introducido. Quiero agradecer a la Comisión de Presupuestos, representada aquí por su presidente, el hecho de que haya enviado a la reserva las asignaciones correspondientes a los nuevos puestos del Servicio Europeo de Acción Exterior. Naturalmente, señor Presidente, esto no quiere decir que no debamos tener una actitud positiva y constructiva, pero es evidente que, en el procedimiento de conciliación, el Parlamento tiene que ser firme, muy firme, en la exigencia de sus prioridades, teniendo como objetivo y como propósito el que, efectivamente como acaba de señalar el Presidente en ejercicio del Consejo tengamos la capacidad de producir un presupuesto para el ejercicio